frú forseti nú á tímum mikilla umræðna um alvarlegt ástand í heiminum vegna losunar gróðurhúsalofttegunda er ástæða að horfa til framtíðar vetni er orkuberi eða auðlind sem á möguelga eftir að verða mikill framtíðarmöguleiki til vistvænna samgangna í vetnisrannsóknum hefur ísland haft ákveðið frumkvæði en almenningi finnst eins og þau mál gangi frekar hægt og spurningin er þá hvers vegna eru það einhverjar tæknilegar ástæður sem eru fyrir því eða eitthvað annað ég velti sem sagt fyrir mér stöðunni í dag og hvaða stefnu hæstvirtur iðnaðarráðherra hafi í þessu máli það eru líka aðrir möguleikar varðandi eldsneyti núna liggur fyrir að við munum væntanlega hætta að urða sorp og menn fari að tala um sorp og lífrænan úrgang sem verðmæti kannanir hafa sýnt að það er mögulegt að vinna verulegt magn dísilolíu úr lífrænu sorpi eftir svokallaðri fisher troops aðferð en það er aðferð sem hefur verið notuð til að framleiða dísilolíu úr kolum þessi dísilolía er mun hreinni en hefðbundin olía og sem dæmi má nefni að það fylgir henni ekkert sót við bruna í bifreiðum varðandi þessar hugleiðingar velti ég fyrir mér stöðunni á vetnisrannsóknum í dag og hvert stefni og spyr því einfaldlega fyrstu hver er staða vetnisrannsókna á íslandi annars telur ráðherra mögulegt að vetni verði orkugjafi í farartækjum innan tuttugu ára ef svo er hyggst ráðherra greiða fyrir nauðsynlegum rannsóknum og uppbyggingu innviða til að slíkt geti orðið að veruleika þriðji hefur ráðuneytið kannað möguleika á að nýta lífrænan afskurð og sorp til eldsneytisframleiðslu ef svo er hver var niðurstaðan